Hvala lepa, spoštovani predsedujoči, kolegice in kolegi, zdaj, sprejetje tako pomembnega dokumenta, kot je proračun, zdaj v tem trenutku se bom pač omejil na proračun za leto dva tisoč dvajset, je odgovorna in pomembna naloga, to smo danes slišali od več kolegov in kolegic, tukaj ne mislim le na odgovornost vlade kot predlagatelja, pač pa govorim in mislim na odgovornost vseh nas, ki sedimo v tej dvorani in bomo na koncu temu dopolnjenemu dokumentu, kakršenkoli že bo, rekli svoj da ali pa svoj ne, dokument mora slediti določenim pravilom, in kot prvo je to fiskalno pravilo, kar smo tudi večkrat povedali, in tukaj me resnično moti očitek, da se želimo temu fiskalnemu pravilu izogniti, to, kar navajate vsekakor ni na mestu, ker preprosto ni res, fiskalno pravilo je funkcionalno pravilo, ki ga nikakor ne smemo zanemarjati, in večkrat je bilo povedano tudi s strani ministra, da fiskalnega pravila ne zanemarjamo in ga ne mislimo zanemarjati, dokument je pripravila vlada, potrdili pa ga bomo tukaj v državnem zboru, in tudi vse spremembe in dopolnitve, ki bodo v fazi zakonodajnega postopka morebiti še nastale, morajo biti sprejete odgovorno premišljeno in modro, sam predlog proračuna ocenjujem kot primeren dokument, predvsem zato, ker predstavlja pravo ravnotežje med razvojno in socialno naravnanostjo, pri čemer je vlada sledila svojim prioritetam, tukaj bi rad pač omenil vsaj tri ključne, to so zdravstvo, znanost, gospodarstvo, to izkazuje tudi proračunski presežek, ki bo v letu dva tisoč dvajset znašal štiristo petnajst milijonov, kar v bistvu predstavlja nič celih osem procentov BDP-ja, bi se pa rad glede na to, bilo v splošnem delu povedanega že precej, in krog številk mogoče osredotočil bolj na, eno področje, to je področje gospodarskega, pa razvojnega dela proračuna, ministrstvo za gospodarstvo razvoj in tehnologijo bo po predlogu proračuna za leto dva tisoč dvajset dobilo dobrih petnajst procentov več sredstev, kar znaša do nekje tristo šestnajst milijonov, v letu dva tisoč devetnajst smo v rebalansu proračuna smo bili na dvesto štiriinsedemdesetih milijonih, zaznati je tudi sledenje oziroma težnjo h krepitvi mednarodne konkurenčnosti slovenskih podjetij in pa spreminjanju strukture slovenskega gospodarstva, pri tem pa se mi vedno in bolj in bolj pojavlja vprašanje, kako vzpodbuditi inovativno razmišljanje v podjetjih, oziroma če povem drugače, kako to inovativno razmišljanje stimulirati in ga ustrezno in primerno nagraditi, dejstvo je, da gospodarsko okolje, kakršnokali, kakršnokoli že je, oziroma v kakršnemkoli področju gospodarskega okolja se podjetja nahajajo, naj gre za primarno, sekundarno ali terciarno dejavnost, mi prijazno do počasnih in pa okornih podjetij, no, in tukaj me v bistvu razveseljuje ministrstvo, ki pravi, da bo pozornost posvečena inovacijam in pa razvoju inovativnih in pa okolju prijaznih produtkov, produktov, slednje seveda absolutno podpiram, vendar pa se tukaj zelo rad in zelo pogosto ustavljamo na konceptu krožnega gospodarstva, kjer pa smo že v preteklosti, in prepričan sem, da tu v prihodnosti se bomo srečevali vsaj z dvema pomembnima izzivoma, in en eden izmed izzivov, prvi, je ta, da se mogoče v določenem trenutku preveč ukvarjamo s samim konceptom krožnega gospodarstva, premalokrat pa razmišljamo oziroma premajhen poudarek pa damo učinkom, ki ga lahko prinese, drugo pa je, kako dovolj učinkovito in intenzivno vzpodbuditi tista podjetja, ki nekako v svojem procesu razvoja to delajo prepočasi, in tukaj mislim, da bi morala biti država tista, ki bi ta podjetja vzpodbudila, vlada kot tako to politiko že uvaja, in verjamem, da se bodi tudi ta sredstva, ki so namenjena temu segmentu, v prihodnje še bolj oplemenitila, bo pa potrebno vložiti še več napora za dosledno izvajanje in uveljavljanje tega principa sodobnega gospodarstva. Vzpodbudno je tudi dejstvo, da bo za znanost in in pa informacijsko družbo v letu dva tisoč dvajset ministrstvo za izobraževanje je namenilo tristo dva milijonov tristo dva milijona, za leto dva tisoč devetnajst je trenutna ocena realizacije nekje dobrih dvesto petdeset po deležu vlaganj v raziskave in razvoj, tukaj govorim oziroma mislim tako na državo kot na gospodarstvo, smo z dvema procentam, z dvema procentoma BDP-ja najboljši med, novimi državami članicami, vendar pa še vedno zaostajamo za, za najrazvitejšimi, če povem samo dva primera, radi se primerjamo z Avstrijo, Avstrija na prebivalca vloži skoraj trikrat toliko kot mi, Nemčija si je za svoj cilj zastavila dva cela pet procentov BDP-ja, no, in tukaj menim, da, je prostora še precej oziroma v prihodnosti se bomo morali pošteno potruditi, da bomo ta razvojni korak nadoknadili, prepričan sem tudi, da je proračun razvojno naravnan, kar kaže programska struktura proračuna, iz te je razvidno, za kaj se porabljajo javna sredstva in čemu se izvaja posamezni proračunski program, petdeset procentov vseh odhodkov se namenja ključnim politikam, to so izobraževanje in šport, socialna varnost, pokojninsko varstvo, obramba, zaščita ter notranje zadeve in varnost, dejstvo pa je tudi, da je struktura odhodkov državnega proračuna dokaj neprožna, neprožna v delu se je precej obveznosti in kategorij, na primer plača in prispevki, transferji posameznikom in gospodinjstvom, ki so pomembni za izvajanje posameznih politik zakonsko, tako ali drugače, že v naprej določenih, oziroma če povem drugače, oziroma ta bolj, bolj domače, če smem temu tako reči, ko splaniramo vse obveznosti, nam ostane zelo malo denarja za razporejanje, v procesu sprejemanja in dopolnjevanja proračuna je bilo vloženih veliko amandmajev, nekateri predlogi amandmajev, ki so bili vloženi, so sicer tehnično izvedljivi, vendar niso realni in niso kredibilni, zato ker jih znotraj okvira fiskalnih možnosti enostavno ne moremo uvrstiti v proračun, prav tako je v dopolnjenem predlogu smiselno upoštevati sklep, ki ga, ki vladi predlaga, da zagotovi zadostna sredstva, na primer za izgradnjo zahodne obvoznice Slovenska Bistrica, se investicija v tak del infrastrukture pomembno pripomore in ima pozitiven vpliv na gospodarsko rast, upam in verjamem, da se bo v prihodnosti našel denar tudi za nadgradnjo gorenjske železniške proge in da bodo zato čimprej izpolnjeni vsi potrebni pogoji. In zdaj če na koncu zaključim tako, da se vrnem na začetek, z razvojno naravnanostjo proračuna ta vlada skrbi tudi za kvaliteto bivanja državljanov tako z ekonomskega kot socialnega vidika z vlaganjem v raziskave in razvoj vlada skrbi za razumen da naravnano politiko države in predstavlja nekakšen nujen pogoj sine qua non, kot mu radi rečemo, za uspešno družbo, hvala lepa.